Madame la Présidente, Monsieur le représentant de la Commission, mes chers collègues, je m'adresse à vous au nom de notre collègue Rachida Dati, qui a rédigé cette résolution au nom du groupe PPE et qui, malheureusement, a été retenue à Paris aujourd'hui. Mme Dati a souhaité déposer cette résolution pour deux raisons. La première, bien évidemment, c'est qu'elle a voulu que le Parlement européen s'associe aux organisations internationales, aux gouvernements, aux personnalités à travers le monde qui se sont élevés pour défendre Sakineh Mohammadi Ashtiani, pour demander aux autorités iraniennes de revenir sur sa condamnation à mort par lapidation. Une institution comme le Parlement européen, qui a toujours été au premier plan de la protection des droits de l'homme, ne peut simplement pas se taire et doit intervenir pour dire avec force son refus de voir Sakineh mourir. Le Parlement doit dire, par cette résolution, que ce n'est pas de l'ingérence que de rappeler à tous les valeurs universelles qui constituent notre patrimoine commun. La deuxième raison d'être de cette résolution c'est qu'au delà du cas particulier de Sakineh, Rachida Dati a voulu marquer un engagement fort du Parlement européen contre toutes les violences faites aux femmes. Il se trouve que Sakineh est devenue, malgré elle, un symbole de toutes ces femmes victimes de violences. Notre collègue Ria Oomen Ruijten a d'ailleurs ensuite attiré notre attention sur le cas de Zahra Bahrami, cette ressortissante néerlandaise qui a été arrêtée en Iran et forcée de faire des aveux télévisés pour admettre les accusations retenues contre elle. C'est pourquoi nous l'avons associée à cette proposition de résolution. Nous devons, mes chers collègues, être la voix de ces deux femmes qui, là où elles se trouvent, ne peuvent plus se défendre.